Örömteli, hogy az Európai Bizottság dunai államának alelnöke, Sefcovic úr megtette azt a nyilatkozatát. A Duna stratégiát a magyar uniós elnökség egyik legnagyobb eredményét azonban valamennyi közép európai ország, dunai ország egyaránt nagyra értékeli. Ebben a térségben ugyanis az együttműködés a legnagyobb hiánycikk. Már pozitívum az, hogy végre a dunai államokat a Duna stratégia szorosabb együttműködésre készteti a közlekedés, az öntözés, a hajózás, a turizmus területén.

De legalább ilyen fontos mind Szlovákia, mind Magyarország, Románia, valamennyi dunai tagállam számára a Duna öntözési célra való fölhasználása. Hiszen ezt a kapacitását, az öntözési kapacitást alig használjuk föl. És nagyon jó dolog, hogy a közös agrárpolitika reformjában, a második pillérben, a vidékfejlesztésben lesznek uniós források az öntözésre.